Herr Präsident! Der vorliegende Jahresbericht über Menschenrechte und Demokratie in der Welt 2014 und die Politik der EU in diesem Bereich ist wie in jedem Jahr ein umfassender Bericht, der einen guten Überblick über das vielschichtige Engagement der EU gibt. Menschenrechte im Herzen, im Zentrum der EU Politik halten, das findet sich als Leitsatz sehr häufig in Kommissions und Parlamentspapieren. Dies ist auch eine wichtige Ausrichtung aller EU Politikbereiche. Dieser Leitsatz erscheint mir allerdings rückblickend auf 2014 und 2015 doch etwas schal geworden. Zu einprägsam sind die Bilder verzweifelter Kriegsflüchtlinge an den EU Außengrenzen, zu beschämend die Verweigerungen, Flüchtende in die EU aufzunehmen. Selbst die Hohe Vertreterin Mogherini hat gewarnt, dass das Ansehen der EU, eine wertebasierende Politik zu verfolgen, dadurch Schaden nehmen kann. Die EU Flüchtlings und Migrationspolitik tut gut daran, sich streng an das internationale Recht zu halten und Schutzstandards nicht zu verwässern. Wie im Juncker Plan vorgesehen, müssen wir die Möglichkeiten der legalen Aufnahme ausbauen und mit großzügiger humanitärer Hilfe die Not der Menschen in den Flüchtlingslagern rund um die Kriegsgebiete im Nahen Osten und in Afrika lindern. Ich möchte noch kurz auf zwei Themen im Jahresbericht besonders eingehen. Da ist das Thema Sport und Menschenrechte, ein Thema von zunehmender Bedeutung, gerade auch in Anbetracht der anstehenden Fußballweltmeisterschaften in Russland und Katar und den Olympischen Spielen in Peking.

Die Bewertung der konkreten Menschenrechtslage in einem Land muss ausschlaggebendes Kriterium für die Vergabe einer Großveranstaltung sein. Es ist sehr bedauerlich, dass sich keinerlei Referenz im neuen Menschenrechtsaktionsplan der Europäischen Union zu Sport und Menschenrechten wiederfindet. Das letzte Thema der Kampf gegen die Straflosigkeit. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind langjährige und ausgewiesene Unterstützer internationalen Rechts und insbesondere der Opferrechte. Dies zeigt sich beispielsweise durch die Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs und die Leitlinien zur Förderung des humanitären Völkerrechts. Die Unterstützung für den Internationalen Strafgerichtshof auf höchster politischer Ebene ist dabei wichtiger denn je. Meine Frage an die Kommission und an den EAD ist nun Wie sehen Sie selbst Ihre Rolle, schwere Völkerrechtsverletzungen anzumahnen und sich dafür einzusetzen, dass Täter zur Rechenschaft gezogen werden?